Gospođo predsjednice, oko CETE se digla nepotrebna prašina, a ljevičarske krajnje stranke i nevladine organizacije namjerno su je vezale uz TTIP kako bi izazvale konfuziju javnosti. CETA je u svojoj srži puno transparentniji i benevolentniji sporazum, koji europskim tvrtkama otvara jedno bogato tržište zemlje koja ne predstavlja nikakvu ugrozu za Europu.

Problema će naravno biti, ali zar nemamo problema u Europskoj uniji između država članica? Naravno, te probleme rješavamo novim pregovorima, a s Kanadom ih možemo rješavati i sustavom sporova. Kolegice i kolege, ako nismo sposobni sklopiti sporazum s jednom benignom Kanadom, onda s kim jesmo? Slobodna je trgovina između Europe i Kanade prilika za obje strane.